Dzisiaj po dwóch godzinach niełatwych negocjacji byliśmy w stanie ponad podziałami politycznymi uzgodnić wspólny projekt rezolucji. To jest światełko nadziei, że Parlament Europejski, że Europa jest zdolna do wspólnej pamięci, do opisania wydarzeń historycznych, do wyciągania wniosków, do oddania czci wszystkim ofiarom wielkich totalitaryzmów i innych dyktatur, ale również do szczególnego uhonorowania tych bohaterów, którzy występowali przeciwko straszliwym reżimom, również tym, którzy w naszej części świata, w Europie Środkowej i Wschodniej, występowali przeciwko dwóm reżimom, i w świetle tych faktów chcielibyśmy postulować ustanowienie święta 25 maja, w rocznicę egzekucji jednego z takich